Wydaje mi się, że możliwość dostępu do telewizji publicznej w każdym państwie Unii Europejskiej jest niezbywalnym prawem każdego z narodów Wspólnoty.

Odebranie możliwości odbioru telewizji publicznej jest tak naprawdę pozbawieniem Greków, dumnego europejskiego narodu, możliwości właściwego udziału w życiu publicznym.